Ik moet u zeggen dat ik heel tevreden was, mevrouw Ashton, met de Raadsconclusies van 14 mei, want de partijen zeggen dan dat ze zich moeten onthouden van acties die de geloofwaardigheid van het vredesproces ondermijnen en ze spreken ook hun zorg uit over de ontwikkelingen ter plekke, die nu een tweestatenoplossing onmogelijk maken, zoals het Israëlisch nederzettingenbeleid,

Welk drukmiddel hebben wij, als diplomatieke en praktische initiatieven niet leiden tot een effectief vredesproces?

Hoe kunnen we een oplossing afdwingen?